Wir spüren schon in den ersten Minuten, um was es heute geht. Es geht um die Diskussion zwischen Gefühlen, zwischen Angstmachen und zwischen Fakten.

Sie wird sagen, dass sie Australien ablehnt. Sie wird sagen, dass sie Neuseeland ablehnt. Sie will eine komplette Abschottung Frankreichs herbeiführen, und sie macht den Menschen Angst den Bauern, den Arbeitnehmern, so, wie wir das erlebt haben.

In Europa gab es bereits Länder, die sich komplett abgeschottet haben, beispielsweise Albanien unter einem Diktator, der komplett alle Grenzen aufgebaut hat.

Insgesamt 30 Millionen Jobs in Europa hängen vom Export ab.

Da kann man natürlich Emotionen dagegensetzen.

Dank der Bürgerbeteiligung, der Verbraucherschutzverbände und der Gewerkschaften ist es gelungen, die Sorgen aufzunehmen und viele Sorgen auch zu entkräften. Und ich muss auch deutlich machen Mit wem sollen wir denn überhaupt noch Gespräche führen können, wenn wir nicht mit Kanada, einem hochentwickelten demokratischen, partnerschaftlichen Land, Gespräche führen und diese Gespräche auch entsprechend abschließen können? liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss leider auch etwas parteipolitisch werden in der Debatte, weil wir natürlich wissen müssen, wer dieses Parlament führt und wer in die Zukunft dieses Kontinents führt. Und Gianni, da muss ich leider Gottes feststellen, dass die sozialdemokratische Fraktion zutiefst gespalten ist. Die sozialdemokratische Fraktion kann keine Orientierung geben, wie es in Europa weitergeht.

Ich glaube, dass die Grünen und die Verbraucherschutzverbände viele wichtige Debatten geführt haben, aber jetzt sollten sie auch anerkennen, dass wir auf einem guten Weg sind und dass das Abkommen ein gutes Abkommen ist.

Ich glaube, wir müssen feststellen, wenn wir uns CETA vergegenwärtigen, dass wir zukünftig klare Zuständigkeiten in Europa brauchen.

Und Donald Trump hat TPP gekündigt. Er will Mauern bauen.